virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá meiri hluta utanríkismálanefndar um frumvarp til varnarmálalaga

auk þess sem hér stendur árni páll árnason ragnheiður elín árnadóttir ásta ragnheiður jóhannesdóttir siv friðleifsdóttir með fyrirvara lúðvík bergvinsson og kristinn h gunnarsson eins og fram kemur í nefndaráliti sem liggur frammi á þingskjali átta hundruð og fjórtán hefur nefndin fengið á sinn fund fjölmarga aðila bæði úr ráðuneytinu og úr hópi þeirra sem veittu nefndinni umsögn vegna þessa máls þetta mál hefur verið í nefndinni í vetur á fjölmörgum fundum og fengið ítarlega yfirferð í þessu frumvarpi er lagt til að sett verði á fót ný stofnun varnarmálastofnun sem hafi það hlutverk að fara með framkvæmd þeirra verkefna sem íslendingar sinna á sviði varnarmála og sinni jafnframt þeim verkefnum sem leiða af loftrýmiseftirliti og loftrýmisgæslu atlantshafsbandalagsins og rekstri loftvarnakerfis þess hér á landi með frumvarpinu er ætlunin að setja afdráttarlausan lagaramma um verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði öryggis og varnarmála og skýrar reglur um aðskilnað þeirra frá öðrum verkefnum stjórnvalda sem eru borgaraleg í eðli sínu svo sem löggæslu og almannavörnum samhliða þessu er gert ráð fyrir mótun heildstæðrar öryggis og varnarstefnu íslendinga forsaga málsins er flestum kunn en hún er sú að fyrsta ágúst tvö þúsund og sjö í framhaldi af ákvörðun bandaríkjamanna um að kveða á brott herafla sinn frá keflavík skipaði utanríkisráðherra starfshóp til að undirbúa yfirtöku íslenskra stjórnvalda á starfsemi ratsjárstofnunar og aðlögun að íslenskri stjórnsýslu fimmtánda ágúst tvö þúsund og sjö tóku íslensk stjórnvöld síðan að fullu við rekstri og verkefnum ratsjárstofnunar af bandaríkjamönnum en stofnunin hafði fram að því verið rekin á grundvelli bandarískra reglna og starfsemin kostuð af bandarískum yfirvöldum á þessum tímamótum var hugað að endurskipulagningu stofnunarinnar og hagræðingu í rekstri sem fól meðal annars í sér að öllum starfsmönnum sem þá voru fjörutíu og sex talsins var sagt upp ákveðið var að ratsjárstofnun mundi þó starfa áfram á grundvelli gildandi skipulags frá þessum tíma til að vernda þá fjárfestingu sem liggur í íslenska loftvarnakerfinu og til tryggingar þjóðaröryggishagsmunum íslands jafnframt var það mat stjórnvalda að áframhaldandi rekstur loftvarnakerfisins væri forsenda samstarfs við grannríki á sviði öryggismála og gegndi veigamiklu hlutverki í lofthelgiseftirliti atlantshafsbandalagsins það má bæta við það sem um þetta segir í nefndarálitinu að það lá auðvitað fyrir jafnframt á þessum tíma að ratsjárkerfið gegni ákveðnu hlutverki í eftirliti með borgaralegu flugi fjölmörg atriði frumvarpsins komu til umræðu við meðferð málsins í nefndinni þar bar hæst umræðu um skil milli borgaralegra og hernaðarlegra verkefna samkvæmt frumvarpinu þrátt fyrir það orðalag í frumvarpinu að það væri markmið þess að gera skýran greinarmun á þessu tvennu kom í ljós við vinnu nefndarinnar að ekki reyndist auðvelt að draga skýr skil á milli þessara verkefna og í fyrstu má ætla og því snerist vinna nefndarinnar að töluverðu leyti um þetta atriði og það að skýra samskipti varnarmálastofnunar við aðrar borgaralegar stofnanir það má segja að það hafi verið einkennandi varðandi þetta atriði að það var aldrei tilgangurinn í sjálfu sér að gera miklar efnislegar breytingar á hlutverki borgaralegu stofnananna en taka má undir með frumvarpshöfundum um að það er mikilvægt að í lagatextanum sé hlutverk þessarar nýju stofnunar skýrt og vel afmarkað frá hlutverki hinna einnig ræddi nefndin mikið um málefni starfsmanna ratsjárstofnunar í tengslum við stofnun varnarmálastofnunar heimildir til að ráða starfsmenn tímabundið til starfa hjá varnarmálastofnun

þá ræddi nefndin jafnframt um þátttöku alþingis og utanríkismálanefndar í stefnumörkun á sviði varnarmála með hliðsjón af þessum atriðum leggur meiri hlutinn til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu sem ég ætla að fara yfir í fjórum liðum í fyrsta lagi leggur meiri hlutinn til breytingar á fyrsta annað og þriðju greinar frumvarpsins sem að mestu eru lagatæknilegar þess efnis að afmarkað verði á skýrari hátt hvert gildissvið og markmið laganna verður og hvernig yfirstjórn varnarmála verður háttað samkvæmt þeim efnismesta breytingin lýtur að því að meiri hlutinn leggur til að tilvísun í þriðju greinar frumvarpsins til stefnumótunar af hálfu utanríkisráðherra um framkvæmd varnarmála innan ramma laganna verði felld brott þetta helgast af því að fleiri en utanríkisráðherra fara með stefnumótun í málaflokknum meiri hlutinn lítur svo á að við framkvæmd stefnumótunar í varnarmálum verði að eiga sér stað samráð við nefndina samanber ákvæði tuttugasta og fjórðu grein laga um þingsköp alþingis þar sem segir að utanríkismálanefnd skuli vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um meiri háttar utanríkismál enda skuli ríkisstjórnin ávallt bera slík mál undir hana þá er það skilningur meiri hlutans að ákvæði frumvarpsins um hættumat á sviði varnarmála sé þess eðlis að það útiloki ekki borgaralegar stofnanir svo sem lögreglu fjármálaeftirlitið og embætti sóttvarnalæknis frá því að sinna hættumati varðandi tiltekna öryggisþætti í samræmi við lögmælt hlutverk sitt hvað varðar hugtakið öryggis og varnarmál telur meiri hlutinn heppilegt að skilgreina það sérstaklega í lagatextanum sjálfum og leggur því til breytingu þess efnis á fimmtu grein frumvarpsins þar sem fram kemur að með hugtakinu sé átt við mál sem snúa að samstarfi íslands við önnur ríki og alþjóðastofnanir á sviði landvarna sem og varna gegn öðrum

notkun hugtaksins öryggismál hér á landi einskorðast ekki við verkefni sem lúta að löggæslu björgunarmálum og almannavörnum samanber til dæmis fyrstu grein laga um utanríkisþjónustu íslands númer þrjátíu og níu nítján hundruð sjötíu og eins og tíunda tölulið tólftu grein reglugerðar um stjórnarráð íslands númer hundrað sjötíu og sjö tvö þúsund og sjö með vísan í þessi rök telur nefndin rétt að gera þessar breytingar á frumvarpinu í öðru lagi leggur meiri hlutinn til að bætt verði við sjöundu greinar frumvarpsins ákvæði um að utanríkisráðherra í samráði við viðkomandi fagráðuneyti verði heimilt að tilnefna sérfróðan fulltrúa frá annarri ríkisstofnun en varnarmálastofnun til þátttöku í starfi nefnda og undirstofnana atlantshafsbandalagsins þegar um borgaralegt samstarf er að ræða þetta helgast meðal annars af því að innan bandalagsins fer einnig fram borgaralegt samstarf og má þar til dæmis nefna almannavarnanefnd þess ríkislögreglustjóri hefur annast þátttöku í þeirri nefnd af hálfu íslands í umboði utanríkisráðuneytisins það má af þeirri ástæðu segja að hér sé meiri hlutinn ekki að leggja til neina efnislega breytingu á því sem koma skal þegar borið er saman við framkvæmdina hingað til en það þótti ástæða til að hnykkja á þessu vegna þess að það höfðu komið fram í umsögnum ábendingar um að það mætti skilja texta frumvarpsins þannig að það væri stefnt að því að gera einhverjar breytingar á þessu og sjálfsagt að höggva á þann hnút og gera þetta skýrt þannig að til að taka af allan vafa um að slík þátttaka fagaðila með sérþekkingu á ákveðnum þáttum verði áfram möguleg í starfi bandalagsins telur nefndin rétt að kveða sérstaklega á um þessa heimild utanríkisráðherra á það hefur einnig verið bent að innlendar stofnanir og ýmis fagráðuneyti taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á sviði öryggismála með erlendum systurstofnunum sínum meiri hlutinn telur mikilvægt að tekið sé af skarið um það í lögum hver fari með yfirstjórn varnarmála en leggur áherslu á að fyrirsvari utanríkisráðherra á sviði öryggis og varnarmála samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins er ekki ætlað að girða fyrir slíkt samstarf íslenskra stofnana við erlendar systurstofnanir og ekki meiningin að breyta neinu þar um þá bendir meiri hlutinn á að í frumvarpinu er engin ákvæði að finna um hvaða aðili innan íslenska stjórnkerfisins eigi að annast öryggisgæslu á öryggis og varnarsvæðinu á suðurnesjum en hún var áður fyrr ávallt í höndum lögreglunnar á keflavíkurflugvelli af þessum sökum gengur meiri hlutinn út frá því að verkefnið verði í höndum lögreglunnar á suðurnesjum í þriðja lagi ræddi nefndin sérstaklega um þau ákvæði frumvarpsins sem snúa að starfsmannamálum bæði hvað varðar heimild til að flytja embættismenn eða fastráðna starfsmenn utanríkisþjónustunnar tímabundið til starfa hjá varnarmálastofnun og réttarstöðu fyrrverandi starfsmanna ratsjárstofnunar meiri hlutinn telur þá heimild sem lögð er til í tíundu greinar frumvarpsins um tímabundna ráðningu til varnarmálastofnunar vera of takmarkaða en hún var bundin við starfsmenn utanríkisráðuneytisins og leggur því til að ákvæðið verði gert almennra og tekið skýrt fram að heimildin nái til ríkisstarfsmanna almennt samkvæmt reglum um auglýsingar á lausum störfum númer fjögur hundruð sextíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sex með síðari breytingum sem fjármálaráðherra hefur sett með stoð í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er ekki skylt að auglýsa störf meðal annars vegna afleysingar svo sem vegna orlofs veikinda barnsburðarleyfis námsleyfis leyfis til starfa á vegum alþjóðastofnana oþul enda sé afleysingu ekki ætlað að standa lengur en tólf mánuði samfellt þetta þýðir sem sagt það að ráðning í starf sem stendur ekki lengur en í eitt ár tímabundin ráðning

regla frumvarpsins um að ráðning án auglýsingar geti átt sér stað til allt að tveggja ára er því sérregla sem gengur framar almennu reglunni þetta atriði var töluvert rætt í nefndinni og niðurstaðan varð sú að meiri hluti nefndarinnar telur að um starfsmannamálin almennt sé langheppilegast að í gildi séu almennar felur sem gangi yfir öll svið af þeirri ástæðu varð þessi sérregla sem lögð er til í frumvarpinu tekin til nokkuð ítarlegrar skoðunar

í þessu sambandi telur meiri hluti nefndarinnar eðlilegt að það sé horft til séreðlis utanríkisþjónustunnar á sviði starfsmannamála á það er ljóst að sveigjanleiki í starfsmannamálum og flutningsskylda starfsmanna skipta þar miklu máli ákveðin rök eru því fyrir þessari sérreglu frumvarpsins sem nefndin fellst á það má einnig benda á að það eru fordæmi fyrir því að utanríkisráðuneyti séu heimiluð frávik frá auglýsingaskyldunni samkvæmt starfsmannalögunum samanber lög um íslensku friðargæsluna og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu númer sjötíu og þrjú tvö þúsund og sjö meiri hlutinn bendir einnig á að ákvæðinu er ætlað að auðvelda til frambúðar öflun sérhæfðrar þekkingar á sviði öryggis og varnarmála frá aðilum sem ekki eru tilbúnir að yfirgefa aðalstarf sitt slík þekkingaröflun er viðvarandi verkefni en ekki tímabundið og er því fallist á að það séu gild rök fyrir því að setja sérreglu í lög um þetta atriði meiri hlutinn telur einnig rétt að orða það afdráttarlaust í bráðabirgðaákvæði frumvarpsins að starfsfólk sem er á uppsagnarfresti hjá ratsjárstofnun og starfar þar við gildistöku laganna eigi rétt á að vera boðið starf hjá varnarmálastofnun og leggur því til breytingu á frumvarpinu þess efnis í fjórða lagi ræddi nefndin um gildistökuákvæði frumvarpsins og fyrirhugaða ráðningu forstjóra varnarmálastofnunar áður en lögin hefðu öðlast gildi það kom til skoðunar og voru að vísu nefnd fordæmi fyrir því að það væri heimiluð ráðning stofnana áður en viðkomandi lagafrumvarp sem kæmi viðkomandi stofnun á fót hefði tekið gildi því sjónarmiði var hreyft í störfum nefndarinnar að það væri viss rökleiðsla í þessu fyrirkomulagi sama hvað liði þeim fordæmum sem við hefðum úr

og eftir skoðun á þessu fæddist ný tillaga sem meiri hlutinn styður og leggur til að gildistöku laganna verði frestað frá fyrsta apríl tvö þúsund og átta til þrítugasta og fyrsta maí reyndar ekki með hliðsjón af þessu sem ég var að rekja heldur með hliðsjón af því hversu langt er liðið á vor við afgreiðslu málsins frá nefndinni varðandi hitt atriði verður ekki séð að rök standi til þess að ráða forstjóra varnarmálastofnunar áður en stofnunin verður til að lögum réttara þykir að heimila að auglýsa embætti forstjóra laust til umsóknar þegar lögin hafa verið samþykkt og að skipun í embættið miðist við

jafnframt þykir eðlilegt að verðandi forstjóri eigi sæti í þeim starfshópi sem ráðherra felur að undirbúa gildistöku laganna þar með talin ráðningar starfsfólks það var hugsunin með ákvæðinu eins og það liggur fyrir í frumvarpinu

háskólamenntun þetta er orðskýringaratriði sem nefndin leggur að lokum til með þessum skýringum leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingu sem liggja fyrir í sérstöku þingskjali